A trebuit să iau cuvântul la această procedură, deoarece Conferința Președinților a decis că doar președinții grupurilor politice au dreptul să își exprime părerea în timpul dezbaterii, limitându ne, astfel, libertatea de exprimare nouă, deputaților fără funcții. Nu putem tolera niște etichete jignitoare și xenofobe pentru că ne am născut în estul Europei. În secolul trecut, stereotipurile negative au dus la Holocaust și la masacrul de la Srebrenica, iar în secolul nostru la cel din Norvegia. Este degradant și o dovadă de lașitate faptul că guvernul olandez, din care fac parte și colegii mei din PPE, nu s a delimitat de poziția PVV. Rațiunile electorale nu sunt o scuză, pentru că nimic nu poate justifica extremismul, discriminarea, xenofobia și alăturarea la guvernare de o astfel de grupare. Această atitudine vine în continuarea altor abuzuri făcute de Olanda față de țara mea blocarea accesului la spațiul Schengen și restricționarea pieței muncii.